Monsieur le Président, j'entends le débat se focaliser, un peu trop je pense, sur la question de la légalité internationale du référendum en Crimée. Je pense que c'est un faux débat, parce que le droit international supporte beaucoup d'interprétations, voire de contradictions. En revanche, ce qui n'est pas contestable, c'est que ce référendum est illégitime, parce qu'il est organisé dans un contexte d'invasion militaire, un contexte de mensonges de la part de Moscou sur les menaces qui pèseraient sur les populations russes et russophones et aussi de mensonges de Moscou sur la nature de la transition politique qui a lieu en Ukraine et qui ne résulte pas d'un